Jsem toho názoru, že návrh Komise byl ukázkovým příkladem, jak správně postupovat při zjednodušování evropského práva a prosazování přístupu better regulation.

Měli bychom přemýšlet i o jiných nástrojích regulace, než jsou jenom právní předpisy EU, jako jsou například mezinárodní normy. A tyto alternativní regulatorní nástroje pak nasazovat v těch případech, kdy je jejich užití efektivnější. U zavádění regulací v oblasti metrologie upřednostňuji dobrovolný systém vzájemného uznávání vnitrostátních předpisů založený na mezinárodních normách před shora nařizovanou centrální harmonizací. Je mi tak líto, že Parlament spolu s některými členskými státy tento výjimečný a liberální přístup Komise nepodporuje a upřednostňuje konzervativní přístup při odstraňování nadměrné regulace. Přesto všechno ale velmi děkuji paní zpravodajce za to, jaké úsilí věnovala hledání společného kompromisního řešení. Oceňuji její osobní nasazení, díky němuž návrh Komise nespadl pod stůl a podařilo se prosadit alespoň část z původního záměru.